virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga á þingskjali fimmtíu og eitt um breytingu á lögum um félagslega aðstoð númer níutíu og níu tvö þúsund og sjö frumvarp þetta flyt ég ásamt háttvirtum þingmönnum birki jóni jónssyni í frumvarpinu er lögð til sú breyting á fimmtu grein laganna að hún orðist svo sem hér segir með leyfi forseta heimilt er að greiða umönnunargreiðslur samkvæmt fjórðu grein maka elli eða örorkulífeyrisþega sem dvelst í heimahúsi eða öðrum nákomnum lífeyrisþeganum sem annast lífeyrisþegann ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis í annarri grein frumvarpsins er kveðið á um að lög þessi öðlist þegar gildi núverandi lagaákvæði í fimmtu grein laganna frá tvö þúsund og sjö er rýmkað nokkuð með frumvarpi þessu í fyrsta lagi verða heimilar umönnunargreiðslur til annarra en þeirra sem eiga sameiginlegt lögheimili með elli eða örorkulífeyrisþeganum og er þá miðað við að sá sem umönnunargreiðslur fær sé nákominn lífeyrisþeganum ættingi eða náinn vinur í öðru lagi eru lagðar niður núverandi makabætur og umönnunarbætur og þess í stað lagt til að teknar verði upp umönnunargreiðslur samkvæmt fjórðu grein laganna við það hækka greiðslurnar úr því að vera allt að áttatíu prósent af grunnlífeyri og tekjutryggingu almannatrygginga nokkuð eða um fimmtán prósent á mánuði upphæðin var fyrir ári síðan áttatíu og tvö þúsund sjö hundruð krónur og frumvarpið gerir ráð fyrir að umönnunarbætur og makabætur hækki upp í það sama og umönnunargreiðslur voru þá eða níutíu og sex þúsund níu hundruð sjötíu og átta krónur á mánuði loks er í þriðja lagi fellt úr gildandi lögum skilyrði um að sérstakar aðstæður þurfi að vera fyrir hendi og þannig verður heimild laganna rýmri en áður breytingarnar í frumvarpinu munu sérstaklega gagnast aðstandendum alzheimer sjúklinga og öðrum þeim sem þurfa

búa sem lengst á eigin heimili og auka með þeim hætti lífsgæði þeirra þrátt fyrir nokkra hækkun á greiðslum verður kostnaður við umönnun í hverjum mánuði einungis sem svarar einnar viku kostnaði við hjúkrunarrými og má því leiða að því sterkar líkur að umrædd breyting leiði til sparnaðar fyrir ríkissjóð á árinu tvö þúsund og sex voru greiddar samtals níutíu og tvær milljónir króna til hundrað tuttugu og fimm einstaklinga í makabætur og umönnunarbætur þær greiðslur hefðu orðið um það bil hundrað og sjö milljónir króna ef fjárhæðin í frumvarpinu hefði gilt hún hefði hækkað um fimmtán milljónir króna rýmkun á heimild laganna mun vafalaust fjölga þeim sem fá umönnunargreiðslur enda er til þess ætlast ekki er unnt að leggja mat á þann kostnað að svo stöddu né þann sparnað fyrir ríkissjóð sem hlýst af því að viðkomandi mun líklega dvelja lengur í heimahúsi en ella þykir því rétt að hafa lagaákvæðið í formi heimildar um sinn frumvarpið er endurflutt óbreytt frá síðasta þingi virðulegi forseti ég legg til að málinu verði vísað til félags og tryggingamálanefndar að lokinni þessari umræðu og til annarrar umræðu